Herr Präsident! Zuerst möchte ich die Wichtigkeit dieses Berichts hervorheben und mich für die gute Zusammenarbeit vor allem mit dem Berichterstatter bedanken.

Eine Vielzahl an Faktoren trägt dazu bei, dass die Wettbewerbsfähigkeit dieses Sektors weiter sinkt, während die Kosten weiter steigen. Wir müssen uns der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst sein und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für diesen Wirtschaftszweig in Europa schaffen. Dazu gehört vor allem, die Modernisierung der Industrie in Europa anzutreiben, den Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern, die Vollendung der Energieunion zuwege zu bringen und handelspolitische Instrumente zu nutzen und zu modernisieren. Eine der wichtigsten Herausforderungen in der nahen Zukunft wird allerdings die Reform des europäischen Emissionshandels sein, mit dem wir uns zurzeit im Parlament befassen. Hier stehen wir vor zwei schwierigen Aufgaben auf der einen Seite die Bekämpfung des Klimawandels und der Übergang in eine low carbon economy auf der anderen Seite die Konkurrenzfähigkeit auf dem weltweiten Markt und die Existenzfähigkeit unserer Industrie. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir diese Probleme in einem größeren Kontext sehen und auch lösen müssen. Dieser Bericht ist unserer Ansicht nach nicht das richtige Instrument dazu. Gerade in Bezug auf ETS befinden wir uns zurzeit in einer kritischen Phase. Erstens beginnt nächste Woche der weltweite Klimagipfel in Paris, der hoffentlich endlich zu einem Durchbruch auf internationaler Ebene führen wird. Zweitens läuft im Parlament gerade der legislative Prozess zur Reform der vierten ETS Phase an. Ich sehe daher große Probleme bei einem Bericht wie diesem, der sowohl detaillierte Reformvorschläge zu ETS enthält als auch alternative Instrumente wie CO2 Grenzabgaben fordert, obwohl diese vielfach von der Industrie ganz klar nicht gewünscht sind. Statt hier noch mehr Verwirrung in eine ohnehin schon schwierige Situation zu bringen, sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren die legislative Umsetzung einer funktionierenden ETS Reform in einem eigenen Bericht und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit für die Industrie der unedlen Metalle.